Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président en exercice, enfin un Conseil européen sur la croissance et je regrette que, en décembre 2011, lorsque les chefs d'État et de gouvernement ont arrêté le traité sur la stabilité et la gouvernance économique, le président du Conseil européen n'ait pas convoqué un Conseil spécifique à la croissance.

Je pense d'ailleurs qu'il faudrait que nous fassions un appel solennel à ce que les vingt cinq États ratifient ce traité sur la stabilité et sur la gouvernance économique, qui est un message de confiance, de solidarité, à la fois vis à vis des marchés et vis à vis des peuples, et je fais un appel à ce que les forces politiques en France puissent sans délai honorer la signature de la République française.

Pourquoi ne pas mettre en place des contributions obligatoires pour le numérique, les réseaux d'énergie, les routes, le ferroviaire, l'eau?

Enfin, sur le plan institutionnel, j'ai été heureux que le président Daul reprenne l'idée que le Président du Parlement européen soit invité au Conseil européen. Mais, Monsieur le Président, il faut que le président du Conseil européen, lui, vienne avoir des relations avec notre Parlement. Depuis que la Présidence stable a été instaurée, nous n'avons plus de relations avec les chefs d'État et de gouvernement. C'est ce dialogue politique au plus haut niveau dont nous avons besoin avec les chefs d'État et de gouvernement et avec M. Van Rompuy, qui est trop absent de notre assemblée.